Monsieur le Président, je salue le vote en faveur de la résolution sur la situation au Mali.

troisièmement, accompagner les autorités maliennes par intérim dans le processus de transition démocratique à venir et ainsi défendre la souveraineté et l'intégrité et l'unité du Mali assurer, enfin, la stabilité et la sécurité de la région du Sahel, aujourd'hui fragilisée par la menace terroriste et la crise alimentaire qui pèsent de tout leur poids sur son avenir. Je demande donc à la Commission et aux États membres de s'engager auprès des populations du Mali et auprès des différentes organisations internationales pour que toute la région du Sahel sache que l'Union européenne fera tout pour que les droits fondamentaux soient garantis, y compris le droit de vivre dans un environnement de paix.